Szczyt Partnerstwa Wschodniego to z całą pewnością najważniejsze wydarzenie polskiej prezydencji w zakresie stosunków zewnętrznych. Skonkretyzowana deklaracja końcowa tego szczytu może stać się trwałym elementem dynamiki rozwoju i natężenia współpracy Brukseli ze wschodnimi sąsiadami. Z uwagi na szalejący w Europie kryzys oraz mocniejsze zaangażowanie w relacje południowe poważne obawy musi budzić zmniejszenie zainteresowania polityką sąsiedztwa w wymiarze wschodnim, a przecież, co warto podkreślić, kolejne rozszerzenie nastąpi właśnie w tym kierunku.

Dlatego liczę na przyśpieszenie w negocjacjach umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą nadal możliwe jest podpisanie tej umowy przed końcem roku. Również strefa wolnego handlu z krajami partnerstwa to także doskonały mechanizm podniesienia kondycji gospodarczej całej wspólnoty. Uznanie ambicji członkowskich Gruzji i Mołdawii będzie znaczącym krokiem naprzód, a wprowadzenie ruchu bezwizowego, szczególnie w obliczu zbliżających się polsko ukraińskich mistrzostw Europy w piłce nożnej, przyniesie znaczne korzyści państwom członkowskim. W relacjach z sąsiadami wschodnimi nie możemy zapominać o stałym propagowaniu idei wolności.

Długotrwały konflikt kaukaski nie sprzyja budowaniu stabilności i pozytywnych relacji.